Ich zeige bereits seit ungefähr einer Minute auf. Und natürlich wollte ich diesen Vorschlag unterstützen.

Es geht auch um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz. Und da gibt es viele Sachen, die noch besprochen werden sollten.